Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli effetti disastrosi della coltivazione incontrollata di palma da olio sono sotto gli occhi di tutti. Nei paesi produttori, nonostante i numerosi proclami, manca ancora un cambio di rotta per mettere fine alla distruzione delle foreste pluviali, che forniscono servizi ecosistemici di valore inestimabile per noi e per le generazioni future. Naturalmente non è l'olio di palma l'unico responsabile della deforestazione globale, lo sappiamo bene. La relazione che qui stiamo discutendo, tuttavia, segna un percorso preciso che dobbiamo seguire per questo ed altri prodotti, che corrispondono ancora ad un modello massificato e non sostenibile di produzione e di consumo, che è antitetico all'utilizzo e alla promozione di ingredienti e prodotti biologici, di qualità e preferibilmente anche a chilometro zero. Vorrei che questa relazione domani venisse approvata anche perché incorpora molte delle richieste che il Movimento 5 Stelle ha avanzato nel lavoro della commissione per l'ambiente. Su tutte ne voglio ricordare due. La prima la necessità di sostenere una mappatura del territorio nei paesi produttori, al fine di controllare l'espansione delle piantagioni e creare dei corridoi ecologici dedicati alla conservazione delle specie in pericolo critico di estinzione. In secondo luogo la richiesta di congelare le superfici coltivate a palma da olio e di introdurre una moratoria sulle nuove concessioni nell'ambito del dialogo che l'Unione e gli Stati membri intrattengono con i paesi produttori a salvaguardia di ciò che rimane delle foreste pluviali.